Même le président de Goldman Sachs, qu'on ne savait pas si soucieux de la planète, y est allé de sa petite condamnation.

D'abord, parce que l'accord de Paris est très peu contraignant juridiquement, quoi que l'on en ait dit, et que rien ne permet de forcer son application par ses signataires.

Ensuite, le retrait des États Unis ne sera effectif qu'en 2020, et beaucoup d'autorités infrafédérales aux États Unis les États, les grandes villes ont déclaré vouloir mener des politiques conformes aux accords. Enfin, parce que les Américains ont le sens des affaires s'il s'avère lucratif d'investir dans l'économie verte et les secteurs économiques qui vont avec, ils le feront. Mon inquiétude porte plutôt sur la perspective d'une surenchère européenne que, sous prétexte de compenser les effets supposés de ce retrait, l'on imposerait à notre économie.

Pittella est devenu favorable aux droits de douane pour conjurer la concurrence déloyale quand il s'agit des États Unis.